być? Jakimi Polakami, Czechami, Francuzami, Europejczykami chcemy być? Na jakich wartościach w praktyce, nie tylko w słowach chcemy się opierać i na jakich chcemy budować przyszłość? Więc apeluję nie blokujemy się wzajemnie kwotami. Obserwuję w Polsce demonstracje, również te popierające większą solidarność europejską. I takim zielonym znaczkiem w klapie demonstranci mówią zielone światło dla uchodźców politycznych. Gotowość pomocy